Hier gibt es eine humanitäre Katastrophe durch genozidale Politik des Herrn al Baschir und es gibt Millionen von Vertriebenen, die um ihr Leben ringen, und zwar nicht seit Wochen, sondern seit Monaten und Jahren. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass wir es mit einer Lage zu tun haben, in der wir die humanitären Organisationen nicht in ihrer Arbeit gefährden dürfen. Wir müssen ihre Sorgen und Nöte schon ernst nehmen. Also welchen Weg sollten wir gehen? Wir müssen uns an den Fakten orientieren. Zu den Fakten gehört, dass Herr al Baschir diesen Druck auf die humanitären Organisationen ganz gezielt ausübt.

Wir dürfen aber auch nicht einfach plötzlich schweigen, wie das manche Kollegen wollen.